Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit hier im Europäischen Parlament, in der Bürgerkammer der Europäischen Union, legt einen Entschließungsantrag vor, um auf die Gefahren für die öffentliche Gesundheit durch die Resistenz von Bakterien gegen Antibiotika aufmerksam zu machen

Ich bin der Vorsitzende des Ausschusses, nicht der Verfasser dieser Entschließung, und Sie können sehen, dass wir Sponsoren aus allen politischen Parteien hatten. Wir sind uns im Gesundheitsausschuss einig, dass hier eine Zeitbombe tickt, ein großes Problem für die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger, und dass dringender Handlungsbedarf besteht. Wir brauchen einen Aktionsplan, weil die Gesundheitsbehörden in Europa alarmiert sind. Bei den Besuchen in diesem Jahr bei der Europäischen Medizinagentur in London wie auch bei der ECDC in Stockholm wurden wir auch von den Fachagenturen der Europäischen Union auf dieses Problem nochmals besonders hingewiesen.

Es fehlen uns einfach neue Wirkstoffe, um diese Resistenz zu bekämpfen.

Sie sollten mit den Beteiligten in Forschung und Industrie einen solchen Fahrplan aufstellen, damit wir einen neuen Schutzmechanismus bekommen können. Wir haben ein zweites Thema erwähnt, wo wir Sie genauso wie die Mitgliedstaaten bitten, aktiv zu werden. Antibiotika sind hilfreich, um Krankheiten zu reduzieren, aber bei unsachgemäßem Gebrauch schaden sie auch. Wir haben festgestellt, dass Antibiotika in den 27 Ländern der Europäischen Union völlig unterschiedlich verwendet werden. Eurobarometer hat gezeigt, wieviel Unwissenheit herrscht. 53 der Befragten glauben, dass Antibiotika Viren töten, und 43 glauben, dass Antibiotika gut sind gegen Erkältung und gegen Grippe.

Deshalb wird die Kommission von uns aufgefordert, allgemeine Grundsätze und bewährte Verfahren für den sachgemäßen Gebrauch von Antibiotika festzulegen für 500 Millionen Menschen, für alle 27 Mitgliedstaaten, und auch nachzuprüfen, ob solche Leitlinien auch umgesetzt werden, ob das wirklich praktiziert wird überall in der EU. Wir brauchen eine große Aufklärungskampagne in diesem Bereich. Wir denken, dass wir auch ein funktionierendes Überwachungs und Kontrollsystem

Wir brauchen gute Daten, gute Erhebungen und natürlich auch Trendanalysen, frühzeitige Warnungen über die Verbreitung solcher Resistenzen. Meine Damen und Herren, wir haben auch ein letztes Thema groß angesprochen Die Querübertragung der Resistenzen aus dem Tierbereich in den menschlichen Bereich. Antibiotika werden sowohl in der Tiermedizin wie auch in der Humanmedizin verwendet. Es gibt starke Hinweise, dass es da Querverbindungen gibt. Das heißt, wir brauchen hier eine Zusammenarbeit mit der Tiermedizin, vor allen Dingen auch, um in der Massentierhaltung das profilaktische Einsetzen von Antibiotika zu reduzieren und zu verbieten.